tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á íslandi og þá með síðari breytingum með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar hér á landi markmið þeirra breytinga sem hér eru lagðar til í frumvarpinu eru í fyrsta lagi að tryggja áframhaldandi stuðning vegna þess að þessi lög renna sitt skeið á enda nú um áramótin og það er okkar vilji að þetta kerfi haldi áfram enda hefur það gefist vel með þessu frumvarpi er verið að tryggja að svo þannig að það verði áfram við lýði næstu fimm árin enn fremur eru með frumvarpinu lagðar til breytingar sem miða að því að gera núgildandi kerfi skilvirkara og jafna enn frekar samkeppnisstöðu íslensks kvikmyndaiðnaðar gagnvart sambærilegri starfsemi í öðrum ríkjum þá er með frumvarpinu lagt til að eftirlitsheimildir stjórnvalda með endurgreiðslunum verði auknar þannig er til dæmis lagt til að nefnd sem annast endurgreiðslur samkvæmt lögunum geti í því skyni að staðreyna kostnaðaruppgjör óskað eftir viðeigandi upplýsingum frá skattyfirvöldum og óskað eftir aðgangi að bókhaldsgögnum félagsins mörg ríki innan e e s hafa líkt og íslendingar tekið upp í landsrétt sérstakar reglur um styrki vegna kvikmyndaframleiðslu og því er svo farið að kvikmyndaframleiðsla nýtur ríkisstuðnings í mörgum ríkjum evrópu það er meðal annars vegna þessa sem nauðsynlegt er að frumvarp þetta nái fram að ganga því að að óbreyttu falla endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar hér á landi niður um áramótin þær breytingar sem hér um ræðir eru háðar samþykki eftirlitsstofnunar efta í samræmi við e e s samninginn þar sem kerfið felur í sér ríkisaðstoð við gerð frumvarpsins var haft samráð við esa og bíða breytingartillögur frumvarpsins samþykkis þeirra en ekki er heimilt í samræmi við málsmeðferðarreglur esa að veita vilyrði fyrir endurgreiðslu framleiðslukostnaðar fyrr en endanlegt samþykki stofnunarinnar liggur fyrir gildandi endurgreiðslukerfi var komið á árið nítján hundruð níutíu og níu og hefur því verið við lýði í um það bil ellefu ár óbreytt nema að því leyti að endurgreiðsluhlutfallið hefur hækkað frá því að hafa verið upphaflega tólf prósent og upp í fjórtán prósent og síðan á árinu tvö þúsund og níu fór það upp í tuttugu prósent reynsla stjórnvalda af þessu fyrirkomulagi hefur almennt verið jákvæð fyrirkomulag endurgreiðslna er með þeim hætti að útborganir falla aðeins til eftir að framleiðslu verkefna er lokið og fjárhagslegt uppgjör hefur farið fram þá hefur þegar verið staðið skil á sköttum og skyldum vegna starfseminnar en uppgjörsupplýsingar úr nýlegum verkefnum benda til þess að endurgreiðslan sé lægri en nemur skatttekjum ríkisins af einstaka verkefnum virðulegi forseti svo ég fari örstutt yfir þetta ágæta kerfi okkar og hverju það hefur verið að skila á undanförnum árum þá byggir það á því kerfið að iðnaðarráðuneytið veitir framleiðanda efnisvilyrði fyrir endurgreiðslu gegn því að gild umsókn hafi verið send til ráðuneytisins þegar framleiðslu er lokið sendir framleiðandi staðfestingu á að skilyrði laganna hafi verið uppfyllt og þá er tuttugu prósent af framleiðslukostnaði verkefnisins endurgreiddar í lögunum er gert ráð fyrir að fresta megi greiðslu ef fjárheimildir eru ekki til staðar en þó er skylt að standa við þau vilyrði sem gefin hafa verið út virðulegi forseti þegar við tökum saman hvernig þessar endurgreiðslur hafa verið á undanförnum árum þá sést vel hversu breytilegar þær geta verið og mun ég skila ítarlegri úttekt á því með þessu frumvarpi inn til atvinnuveganefndar til dæmis svo við tökum sem dæmi þá komu á árinu tvö þúsund og fimm kúfur í innlenda kvikmyndaframleiðslu en árið á eftir var aðeins lokið við tvö innlend verkefni árið tvö þúsund og fimm var því frekar stórt og það stærsta í sögu þessa verkefnis ef frá er þá talið árið í ár sem ætlar að verða það allra stærsta á þessu ári má sjá skýr merki um mikla aukningu í kvikmyndagerð í lok septembermánaðar höfðu þrjú hundruð og fimmtán milljónir verið endurgreiddar og miðað við þær upplýsingar sem ráðuneytið hefur aflað er útlit fyrir að þessar skuldbindingar sem koma til greiðslu á síðasta ársfjórðungi geti numið um fjögur hundruð milljóna króna til viðbótar skýringar á þessari aukningu á þessu ári eru tvíþættar þar er annars vegar um að ræða mikla aukningu í innlendum verkefnum en þar hafa framleiðendur verið að ljúka mörgum verkefnum sem hafa tafist í vinnslu vegna vandkvæða við fjármögnun eftir hrun hér á landi árið tvö þúsund og átta það sést glöggt þegar samanburðurinn er gerður að það er mjög lágt ár árið tvö þúsund og átta þar voru lítil umsvif og síðastliðin tvö ár eru þau í

það má því segja að á árinu tvö þúsund og ellefu hafi snjóhengja fallið yfir okkur í samhengi þá innlendra verkefna en þetta var uppsafnað virðulegi forseti svo er hins vegar um að ræða verulega aukningu í erlendum verkefnum miðað við fyrr ár en á árinu tvö þúsund og ellefu er útlit fyrir að endurgreiðslur vegna erlendra verkefna nemi rúmum tvö hundruð milljóna króna sem er hærri fjárhæð en nokkru sinni síðan endurgreiðslur hófust í þessu kerfi og tífalt hærri fjárhæð heldur en árið áður horfurnar fyrir árið tvö þúsund og tólf er aðeins útlit fyrir að tvö til þrjú innlend kvikmyndaverkefni verði í framleiðslu og fjárhæð endurgreiðslu vegna þeirra dragist því verulega saman milli ára hins vegar er áhugi erlendra framleiðenda að aukast og það er von til þess að þeirra þáttur haldi áfram að vaxa líkt og gerðist á þessu ári sem dæmi um það má nefna að umsókn hefur verið skilað vegna sjónvarpsþáttarins eins og fróns eins og menn hafa heyrt getið um í fjölmiðlum

virðulegi forseti ég tel að þessi mikla aukning í erlendum verkefnum sem hingað er að koma á þessi sviði séu áhrif hækkunar endurgreiðslunnar úr fjórtán prósent í tuttugu prósent sem þessi ríkisstjórn stóð fyrir á vordögum tvö þúsund og níu virðulegi forseti til að menn átti sig á því hvað býr að baki þessum endurgreiðslutölum þá er það svo að þessar endurgreiðslutölur eru hlutfall af ákveðinni veltu verkefnanna innan lands og sem dæmi er það svo að miðað við okkar spár á því hvað er að falla til núna á síðasta ársfjórðungi ársins tvö þúsund og ellefu þá er þar um að ræða endurgreiðslur upp á þrjú hundruð fimmtíu og tvær milljónir króna en að baki því er tæplega tvö og hálfur milljarður í umfangi

fyrir okkur íslendinga fyrir íslenskt efnahagslíf fyrir íslenska kvikmyndagerð yfirleitt og íslenska menningu hinnar skapandi greinar að við höfum verið spurð að því og þar á meðal hefur fjárlagaskrifstofa fjármálaráðuneytisins haldið því fram í umsögn sem er einhver merkilegasta umsögn sem ég hef nokkurn tíma séð með nokkru frumvarpi og hef ég setið hér á þingi alllengi þar sem þeir fara í ekkert annað en pólitík og eru að sýna áralanga andstöðu sína við þetta kerfi í þeirri kostnaðarumsögn þar sem því er haldið fram í þeirri kostnaðarumsögn og dylgjað með það aftur og aftur að það séu ekki að koma inn tekjur fyrir getum tuttugu prósent inn í ríkissjóð heldur sé að fara meira út heldur en kemur inn þess vegna óskuðum við eftir því að fá raundæmi um það hvernig eitt verkefni er að koma út hér á landi þetta er verkefni sem leikarinn ridley scott kom með til landsins nú í sumar þar sem kvikmynd var tekin við heklurætur og dettifoss umsókn um aðild að endurgreiðslukerfi barst iðnaðarráðuneytinu í júní síðastliðinn þannig að þetta kemur inn á árið og ekki var hægt að gera ráð fyrir þessu í áætlunum ársins í ár ásamt fullnægjandi fylgigögnum án þess að ég fari nánar út í það virðulegi forseti þá er það svo að starfsmenn innlends framleiðslufélags sem stofnað var vegna verkefnisins voru um tvö hundruð þrjátíu á meðan á tökum hér á landi stóð þessir aðilar fengu laun verktakagreiðslur og dagpeninga sem voru að fullu skattlögð á íslandi launagreiðslur námu gróflega um hundrað fimmtíu milljónir króna auk þess var keypt þjónusta og önnur umsvif fyrir um fimm hundruð fimmtíu milljónir króna sem bókfært var sem framleiðslukostnaður innlends framleiðslufélags gróflega metið er fjárhæð staðgreiðslu tryggingagjalds og óendurkræfs virðisaukaskatts um hundrað fimmtíu milljónir króna það er fjárhæð sem innlenda framleiðslufélagið hefur þegar staðið skil á til ríkisins vegna verkefnisins að óbreyttu má gera ráð fyrir að um hundrað milljónir króna komi til í endurgreiðslu vegna þessa verkefnis og komi þannig til útborgunar snemma á árinu tvö þúsund og tólf til innlenda framleiðslufélagsins sem sótti um endurgreiðslu vegna þessa verkefnis þannig má áætla að velta félagsins vegna verkefnisins hafi numið um rúmlega sjö hundruð milljóna króna beinar greiðslur til ríkisins voru um hundrað fimmtíu og til baka vegna tuttugu prósent endurgreiðslunnar koma hundrað milljónir þessi fullyrðing í kostnaðarmati fjármálaráðuneytisins á ekki við rök að styðjast samkvæmt þessari samantekt virðulegi forseti það þarf líka að koma fram að starfsmenn erlends framleiðslufélags sem voru á launaskrá erlendis voru um tvö hundruð fimmtíu en þeir starfsmenn fengu auk þess dagpeninga sem námu um þrjátíu milljónir króna og má gera ráð fyrir því að þeir hafi ráðstafað því að verulegu leyti hérlendis þá eru ótalin ýmis margfeldisáhrif þar sem má nefna launakostnað og umsvif ýmissa birgja og þjónustusala sem voru viðriðnir verkefnið virðulegi forseti ég kem með þetta dæmi hingað inn vegna þeirrar umræðu sem er sköpuð og hefur verið sköpuð af hálfu fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytisins um kvikmyndagerðina og um þessar endurgreiðslur en það er ekkert launungarmál að þar hefur verið andstaða við þetta kerfi meira og minna frá því að ég fór að fylgjast með því en þeir eiga ekki að vera í pólitík þeir eiga að vera að gefa okkur staðreyndir og í kostnaðarmat eins og því sem fylgir þessu frumvarpi hefði það sem ég var að fara yfir hér áðan átt að koma fram af þeirra hálfu en ekki órökstuddar dylgjur og fullyrðingar virðulegi forseti ég ætla að fara í gegnum þetta kostnaðarmat og svara ákveðnum þáttum sem þar koma fram

upphaflegur tilgangur laganna var að beita tímabundnum aðgerðum til að auka áhuga erlendra kvikmyndafyrirtækja á starfsemi hér á landi og laða að erlenda aðila til að laða að kvikmyndir eða sjónvarpsefni hér á landi aftur drep ég niður þessu tengt reyndin hefur verið að hlutdeild innlendra framleiðenda í framleiðslustyrkjunum sem veittir hafa verið til þessa eru um áttatíu og fimm prósent aftur segja þeir lögin virðast því ekki hafa náð þessu markmiði og virðist reynslan því ekki gefa tilefni til þess að þau verði framlengd í þeim tilgangi virðulegi forseti það er rétt að þetta styrkjakerfi er til þess fallið að laða erlend kvikmyndaverkefni til landsins og án þess mundu þau efnahagslegu umsvif sem slíkum verkefnum fylgja ekki verða ef þetta kerfi væri ekki og án vafa dragast verulega saman hins vegar er hvergi í markmiðssetningu laganna haldið fram að þeim sé einvörðungu beint til erlendra verkefna eins og hér má af orðum kostnaðarmatsins skilja raunar var slíkt óheimilt samkvæmt evrópskum ríkisstyrkjareglum og því er heimild til að styrkja ekki bundin við þjóðerni þá er líka virðulegi forseti vandséð hvernig megi halda því fram að lögin hafi ekki náð markmiði sínu þegar innlend atvinnustarfsemi á sviði kvikmynda og sjónvarpsframleiðslu hefur eflst verulega meðal annars með tilstuðlan þessara laga í öðru lagi verð ég að drepa niður á öðrum stað í þessu kostnaðarmati sem er ekkert annað en pólitísk skoðun einstaklinga á þessu kerfi sem ég tel að þeir ættu betur að láta okkur þingmönnum heldur eftir þar segir með leyfi forseta þess var vænst að tekjur ríkissjóðs af veltu sem erlendir kvikmyndaframleiðendur kynnu að færa til landsins gætu vegið upp útgjöldin með styrkina úttekt sem gerð var á þessu var byggð á tólf prósent endurgreiðslu framleiðslukostnaðar hins vegar má telja vafasamara að tekjur ríkisins af innfluttri viðbótarveltu frá erlendum aðilum svari til útgjalda við núverandi tuttugu prósent endurgreiðsluhlutfall

veikleika í því virðulegi forseti það er mjög mikilvægt að hafa í huga að fjármögnun kvikmyndaverkefna eru í auknum mæli orðin alþjóðleg og stór verkefni íslenskra fyrirtækja á þessu sviði eru sjaldnast einvörðungu fjármögnuð af innlendum aðilum þess vegna er ekki hægt að greina svona skýrt á milli innlendra og erlendra verkefna þarna get ég tekið dæmi af hinni glæsilegu teiknimynd þór sem nýverið var frumsýnd á þessu ári sem fékk verulega eiginfjármögnun erlendis frá enda er þetta verkefni að mig minnir rétt írskt þýskt og íslenskt og eiginfjárframlag vegna latabæjarverkefnisins er nú komið í hendur erlendra aðila ásamt eignarhaldinu þá sækja kvikmyndir að jafnaði í erlenda sjóði og koma með það fjármagn til landsins það er vert að nefna ég mun líka skila mjög viðamikla úttekt á stöðu kvikmyndagerðar hér á landi og skrifað um það bók nú nýverið í því minnisblaði kemur fram að það sé orðið erfitt að greina á milli innlendra og erlendra verkefna hér á landi enda er fjármögnun kvikmynda í miklu meira mæli fjölþjóðleg heldur en áður var

og evrópuráðsins euro hafi til að mynda undanfarin ár styrkt kvikmyndagerð erlendis um álíka fjárhæð og nemur endurgreiðslum á kostnaði og eru þessi framlög langt umfram það sem íslendingar leggja til þessara sjóða þessi mikla þátttaka í fjármögnun erlendis frá undirstrikar mikilvægi kvikmyndaiðnaðarins virðulegi forseti í gjaldeyrisöflun þjóðarinnar þannig er ekki sjálfgefið að gera þarf skýran greinarmun á innlendum og erlendum verkefnum þegar kemur að efnahagslegum áhrifum vegna þeirra úttektin sem vísað er til í áðurnefndri tilvitnun í kostnaðarmatinu var gerð af hagfræðistofnun árið tvö þúsund og fjögur sú úttekt setti fram almennan grundvöll fyrir efnahagslegum áhrifum laganna sem á þeim tíma miðuðu við tólf prósent endurgreiðslu og tók meðal annars inn í myndina margfeldisáhrif þessa styrkjakerfis ekkert í þeirri vinnu bendir með skýrum hætti til þess að efri mörk styrkja sem skiluðu ríkinu efnahagslegum ábata liggi undir tuttugu prósent ekki neitt virðulegi forseti þarna tel ég gríðarlegan veikleika liggja að baki þessu kostnaðarmati

að sýna andstöðu sína á kerfinu fremur en reyna að komast til botns í þessum málum en upplýsingar um einstök verkefni benda þvert á móti til þess að þó verulegur nettóafgangur geti verið á stöðu ríkisins við tólf prósent endurgreiðslu geti líka verið um afgang að ræða við tuttugu prósent þó það sé ekki endilega markmið laganna sjálfra heldur er markmiðið að byggja upp iðnaðinn virðulegi forseti á öðrum stað ætla ég líka að drepa niður í kostnaðarmatinu það er víða hægt að koma við þar segir að telja megi vafasamt að ríkisstyrkt innlend framleiðsla sjónvarpsefnis og kvikmynd skili ríkissjóði tekjum að ráði umfram það sem ella væri og sem vegi að marki upp kostnaðinn við styrkina ég var búin að svara þessu frú forseti bæði má ætla að starfsemin og sú velta sem í henni felst ætti að miklu leyti að geta farið fram án styrkja vegna eftirspurnar samfélagsins eftir efninu og einnig að annars væri hluti þeirra sem að þessu hafa starfað að sinna störfum í öðrum atvinnugreinum sem greiðir álíka skatta og skyldur hér er haldið fram að ef endurgreiðslukerfisins nyti ekki við mundi umsvif í kvikmyndagerð ekki dragast saman og verkefnin mundu sinna fjármögnun með öðrum hætti hér þarf að greina milli innlendra og erlendra verkefna það má ganga út frá því að erlend verkefni mundu nánast alfarið falla niður ef hætt verður við þetta endurgreiðslukerfi á árinu tvö þúsund og ellefu nemur það veltu í íslensku efnahagslífi upp á ríflega milljarð króna sem ekki hefði komið til að öðrum kosti í tilfelli innlendrar framleiðslu er þessi samanburður villandi að því leyti að það er ekki tekið tillit til þess hvernig kvikmyndverkefni eru fjármögnuð það er að þau sæki stærstan hluta fjármagns í styrki sem koma að verulegu leyti erlendis frá fjármögnun þessara verkefna með aukinni markaðseftirspurn og eiginfjárframlagi eins og vísað er til er því fremur langsótt í minnisblaði ágústi einarssonar kemur fram að ársverk í kvikmyndaiðnaði eru sjö hundruð fimmtíu og árleg velta um tíu og hálfur milljarður endurgreiðslukerfið hefur trúlega þar margfeldisáhrif

er að menn skuli leyfa sér að segja að annars væri hluti þeirra sem að þessu hafa starfað það er í kvikmyndagerð að sinna störfum í öðrum atvinnugreinum sem greiða álíka skatta og skyldur hvað þýðir þessi setning er fjárlagaskrifstofan í kostnaðarmati farin að segja við fólk í kvikmyndagerð að það eigi að finna sér eitthvað annað að gera bara starfa við eitthvað annað ég verð bara að segja að ég hef aldrei vitað annað eins og mér finnst þetta kostnaðarmat fyrir neðan allar hellur það er okkar alþingismanna að fjalla um málið og taka ákvarðanir um það með hvaða hætti við viljum styðja við íslenskt atvinnulíf en svona í kostnaðarmati virðulegi forseti ég á ekki til eitt aukatekið orð annars staðar verð ég að bera niður líka þar kemur líka fram að það kunni að vekja upp spurningar um sjálfbærni slíkra verkefna eins og segir orðrétt í kostnaðarmatinu og ég held áfram að vitna í matið með leyfi forseta og um mismunun gagnvart margvíslegum öðrum atvinnugreinum til dæmis hugbúnaðargerð eða laxeldi svo dæmi séu tekin tilgangurinn með slíkum sértækum styrkjum af hálfu ríkisins hlýtur því ávallt að þurfa að byggjast á gildum rökum og vandaðri úttekt á árangri eða bata virðulegi forseti atvinnugreinin starfar á bæði viðskiptalegum forsendum og á sviði lista og menningar þar sem ríkisstyrkir eru almennt með öðrum hætti en í beinum samkeppnisrekstri stuðningur við viðskiptahlið og fjármögnun greinarinnar hefur átt þátt í að byggja upp þessa öflugu atvinnugrein með sjö hundruð fimmtíu ársverkum og tíu komma fimm milljarða króna ársveltu samanburður við beina ríkisstyrki til greina í öðrum greinum í beinum samkeppnisrekstri virðist hvorki taka inn í myndina eðli atvinnugreinarinnar né fyrirkomulag þessara mála í nágrannalöndum okkar og ég vil minna á virðulegi forseti að þessi ríkisstjórn hefur tekið þá ákvörðun að styðja við atvinnulíf á íslandi á breiðum grunni við höfum búið til verkfæri eins og allir vinna sem þýðir í raun og veru nákvæmlega það sama og það sem hér er á ferðinni þar sem verið er að styðja við verkefni og hvetja til að farið sé í verkefni sem ella hefðu ekki orðið það er líka annað verkefni sem er annað tæki sem hefur verið skapað sem eru svokölluð nýsköpunarlög sem fela það í sér að verið er að örva rannsóknir og þróun innan fyrirtækja og það er ekki langt síðan við fengum að vita það að þar hefði hálfur milljarður farið til baka til fyrirtækja í nýsköpun tæplega hálfur milljarður á þessu ári í gegnum skattkerfið munurinn er einfaldlega sá að í þessu kerfi er hægt að fara í gegnum fjárlögin vegna þess að það er greitt eftir á þegar skattauppgjör og allt slíkt hefur farið fram en í hinum kerfunum tveimur er verið að gera þetta um leið og skattauppgjör fer fram það er munurinn virðulegi forseti að öðru leyti hefur þetta allt sama markmið það er að örva atvinnulíf á breiðum grunni allt saman virðulegi forseti ég gæti haldið hér langt mál til viðbótar um þetta en ég ætla að láta staðar numið og nota síðustu mínútur mínar í ræðustóli til að fara yfir aðra þætti kostnaðarmatsins þar sem fjallað er um það að farið hafi verið umfram fjárheimildir á árinu tvö þúsund og ellefu þar segir að nú liggi fyrir að á árinu tvö þúsund og ellefu hafi iðnaðarráðuneytið greitt út framleiðslustyrki sem eru mjög verulega umfram fjárheimildir því er til að svara virðulegi forseti að greiðslur iðnaðarráðuneytisins á árinu tvö þúsund og ellefu vegna endurgreiðslu framleiðslukostnaðar kvikmynda og sjónvarpsefnis nema um þrjú hundruð tuttugu milljónir króna fjárheimild tvö þúsund og ellefu ásamt yfirfærðri stöðu frá árinu áður nam tvö hundruð milljóna króna og í fjáraukalögum sem nú hafa verið samþykkt á alþingi var samþykkt heimild að upphæð hundrað tuttugu milljónir greiðslustaða ríkisins vegna þessa verkefnis er því innan fjárheimilda en það er rétt að staðan innan ársins fór tímabundið umfram heimildir þar var um mistök að ræða greiðslur voru hins vegar stöðvaðar strax og það kom upp og fjármálaráðuneytinu var gert viðvart og óskað eftir viðbótarfjárheimild til að bregðast við staða ársins tvö þúsund og ellefu er því sú að greiðslur námu um þrjú hundruð tuttugu milljónir króna og fjárheimildir einnig

með þá reglu að séu ekki til heimildir og fáist ekki heimildir þá sé hægt að fresta útgreiðslu iðnaðarráðuneytið getur ekki frestað vilyrðum eða tekið upp á sína arma einhvers konar dynti í þeim efnum það fylgir bara lögum nákvæmlega hvernig það á að gerast hins vegar getu við frestað útgreiðslum yfir á næsta ár og það heldur áfram og að því leytinu til höfum við ákveðna stjórn á því með hvaða hætti þessar greiðslur fara fram þannig að þetta þurfi ekki að vera mikil óvissa fyrir ríkissjóð virðulegi forseti í kostnaðarmatinu er sagt þannig eru horfur á að skuldbindingar ríkissjóðs vegna framleiðslustyrkja í kvikmyndaiðnaði árið tvö þúsund og ellefu stefni í að verða um sjö hundruð milljóna króna eða nálægt því að vera fjögur hundruð fimmtíu prósent hærri heldur en fjárveiting fjárlagaársins

gætu komið til greiðslu þá er besta mat á þessum tímapunkti um sex hundruð fimmtíu til sjö hundruð milljóna króna á árinu tvö þúsund og ellefu sem er veruleg aukning frá fyrri árum þarna er um að ræða eins og ég nefndi áðan snjóhengju sem skapast vegna aukinna umsvifa í greininni en er ekki útlit fyrir að verði viðvarandi hlutfallstalan fjögur hundruð fimmtíu prósent er þannig fengin með því að bera saman lægstu mögulega heimildartölu ársins það er hundrað fimmtíu milljónir króna án yfirfærðrar stöðu sem vitað var að yrði yfirfærð frá síðasta ári við hæstu mögulegu veltutölu sem ekki stóð til að greiða út þessi hlutfallstala ein og sér vísar í mikil umsvif í greininni en ekki greiðsluskyldu ríkisins

í kostnaðarmatinu að lokum virðulegi forseti segir þannig er árlega tekið áhætta af því að erlendir kvikmyndaframleiðendur kynnu að færa til landsins stór verkefni með mikilli veltu sem gæti krafist talsverðra fjárframlaga úr ríkissjóði umfram tekjur þó þjóðarbúið geti vissulega notið góðs af því skilur einhver þessa setningu virðulegi forseti það er alveg ljóst að aukið umfang kvikmyndaframleiðslu til dæmis á þessu ári var ekki fyrir séð það var um að ræða mörg verkefni sem höfðu verið í undirbúningi frá því fyrir hrun og þær voru fullgerð af þeim sem skapaði greiðsluskuldbindingu á móti útgefnum vilyrðum hins vegar er alveg ljóst að það koma færri verkefni á næsta ári og þess er ekki að vænta að það verði áframhaldandi sprenging í þessum iðnaði endurgreiðslur vegna erlendra verkefna koma aðeins til eftir að þau hafa staðið skil á sköttum og skyldum hérlendis og því má efast um hvort slík verkefni falli undir það að vera óhagstæð röskun í íslensku efnahagslífi og ríkisfjármálum virðulegi forseti ég fór yfir það hér áðan eitt verkefni frá bandaríkjunum kom óvænt í júní í sumar inn í landið með sjö hundruð fimmtíu milljónir króna veltu hundrað fimmtíu milljónir í greidda skatta og